Est ce qu'on peut trouver une majorité pour une procédure simplifiée?

C'est une deuxième remarque qu'il faut peut être reprendre dans notre opinion et je le dis à M.

Gualtieri, qui sont les deux rapporteurs pour notre commission.

Parce que la méthode intergouvernementale ne fonctionne pas.